În relațiile comerciale și economice dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii în domeniul transporturilor este necesară reformarea restricțiilor privind participarea străină în cadrul companiilor aeriene din Statele Unite ale Americii. Lipsa reciprocității între normele europene și americane din transportul maritim și aerian, precum și dezechilibrul curent dintre capacitatea companiilor europene de a efectua cabotaj pe piața din Statele Unite ale Americii și capacitatea companiilor americane de a efectua cabotaj în Uniunea Europeană reprezintă un obstacol care trebuie depășit, pentru a debloca adevăratul potențial al relației economice transatlantice. De asemenea, consider ca fiind deosebit de important acordul privind interoperabilitatea dintre EGNOS, Galileo și GPS, care va permite dezvoltarea industriilor europene și americane și a aplicațiilor care utilizează sistemele de poziționare prin satelit. În final, în contextul relațiilor comerciale și economice dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii, devine tot mai importantă cooperarea în domeniul standardelor și legislației aferente protecției datelor cu caracter personal.